c'est à dire libre et toujours résistante. C'est absolument extraordinaire. Mais cet événement ne doit pas nous faire oublier d'abord que sa libération est fragile.

Ensuite, n'oublions pas que les élections qui viennent de se dérouler en Birmanie ont été véritablement une farce, un simulacre de démocratie.